Vážená paní předsedající, chtěl bych poděkovat všem účastníkům dnešní rozpravy za jejich vystoupení, a to přesto, že ne se všemi souhlasím. To je ale normální a od toho máme Parlament, abychom o těch věcech diskutovali. Jak se v diskuzi ukázalo, jedná se v případě nařízení o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin o velmi komplikovanou legislativu se zásadním dopadem na mezinárodní obchod i na život občanů Evropské unie.

Samotné hlasování se uskuteční zítra během večerního hlasovacího bloku. A za sebe mohu říci, že podpořím všechny rozumné pozměňovací návrhy, které zachovávají původní filozofii celého návrhu předloženého Komisí.